Io credo che bisogna chiamarla col proprio nome, con il nome appropriato che vuol dire paradisi fiscali, e credo che bisogna fare anche i nomi di questi paradisi fiscali sono Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e i Paesi Bassi. A questa lista bisogna aggiungere anche il paradiso fiscale più nascosto dell'Unione europea, cioè la Germania che possiede ben il 5 del mercato globale dei servizi finanziari offshore, risultando paradiso fiscale più di Dubai, più dell'Olanda e più di Panama. Ora, questi paesi fanno favori alle grandi multinazionali è stato già detto facendogli pagare meno interessi e addirittura non facendogli pagare tasse sui dividendi, con la conseguenza di avere una penalizzazione e di distruggere progressivamente il mercato interno dell'Unione, come è successo per la Apple e per la Nike. E allora a che cosa serve rafforzare la cooperazione e migliorare il coordinamento per evitare frodi fiscali quando poi ci sono questi Stati membri che si comportano da veri paradisi fiscali, che agiscono in disuso indisturbati come paradisi fiscali all'interno dell'Unione? Bene la ridiscussione sull'unanimità, ma io chiedo perché mai la Commissione dice di voler agire soltanto adesso, mentre per cinque anni siamo a fine mandato ha fatto finta di non vedere questo furto da parte di alcuni Stati che fanno parte dell'Unione ma che in questo modo la danneggiano irrimediabilmente.